Vor dem Hintergrund ist mir noch einmal besonders wichtig, hier zu unterstreichen, dass neue Aufgaben, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union übertragen, eben auch nur mit zusätzlichem Geld zu finanzieren sind. Dabei denke ich besonders an die Forderung nach zusätzlichen Anstrengungen im Bereich der gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik. Der Kollege Kölmel von den Konservativen hat gerade in seinem Beitrag gesagt Wir sollen mit dem Geld auskommen, das uns zur Verfügung gestellt ist.

Wenn ich mir vorstelle Wir haben einen Topf Suppe, und um den herum sitzen die Esser, und sie werden so gerade eben satt. Und dann kommt ein zusätzlicher Esser dazu, das ist in dem Fall die Sicherheits und Verteidigungspolitik, aber die Suppe wird nicht mehr. Dann werden eben nicht mehr alle satt, und insofern kann man eben mit dem Geld nicht immer auskommen, das einem zur Verfügung gestellt wird. Besonders deutlich wird das, wenn wir auch an den Europäischen Fonds für strategische Investitionen denken. Wir alle wollen, dass dieser Fonds Erfolg hat. Wir alle wollen aber auch, dass es Investitionen in Innovation und Forschung gibt sogar der Rat will das. Kollege Fernandes hat da gerade auch völlig richtig darauf hingewiesen.

Euro in der Forschungspolitik und über 800 Mio.